Le contenu de cette nouvelle initiative potentielle dépendra du résultat de l'étude d'impact que la Commission devra réaliser. Bien sûr, je transmettrai tous vos commentaires au vice président Barrot.